innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu á árinu tvö þúsund og átta sem gengið var frá með bréfaskriftum í þórshöfn og reykjavík þriðja og níunda apríl síðastliðinn samningur þessi kveður á um allar heimildir aðila til veiða á uppsjávarfiski í lögsögu hvors annars á þessu ári færeysk skip

færeyskra og grænlenskra stjórnvalda samningurinn gerir einnig ráð fyrir gagnkvæmri heimild skipa hvors aðila til veiða á kolmunna og norsk íslenskri síld innan lögsögu hins á þessu ári

um að hvor aðili skuli veita tveimur skipum sem skráð eru í landi hins aðilans leyfi til tilraunaveiða á túnfiski innan lögsögu sinnar á þessu ári samningur þessi tók gildi til bráðabirgða níunda apríl síðastliðinn